Część swojego wystąpienia poświęciła Pani opisowi biedy i dyskryminacji ekonomicznej w niektórych państwach europejskich czy Unii Europejskiej oraz Stanach Zjednoczonych. Czy nie uważa Pani, że jest to lekko niestosowne w kontekście tych zagadnień, o których tutaj rozmawiamy, czyli kwestii mordów, tortur, zabójstw i więzień?